Voorzitter, soms worden we slachtoffer van onze eigen werkmethode. Hadden we één asielrichtlijn gehad die zowel de procedures, de beoordelingscriteria en de opvang zou hebben geregeld, dan waren er slechts twee mogelijkheden geweest òf de richtlijn zou, al dan niet gewijzigd, worden aangenomen, òf de onderhandelingen zouden mislukken. Voordeel zou dan zijn geweest dat wij vanuit het Europees Parlement zouden hebben kunnen zeggen geen gemeenschappelijk asielbeleid en ook geen systeem à la Dublin. De werkelijkheid is anders. Er zijn verschillende richtlijnen. De Raad kan naar believen prioriteit schenken aan de een, terwijl de ander als te controversieel wordt gezien. Dan krijgen we straks de situatie dat we wel een nieuwe Dublin verordening zouden kunnen hebben, maar nog geen overeenstemming over bijvoorbeeld de asielprocedures of de opvang. Laten we ons goed realiseren wat dat betekent. We stellen dan lidstaten verantwoordelijk voor de behandeling van een asielverzoek zonder dat we de garantie hebben dat zo'n verzoek ordentelijk wordt behandeld en de asielzoekers op humane wijze worden opgevangen. Dat vind ik volstrekt onacceptabel, zeker gelet op de huidige situatie. Daarom mijn vraag aan de Raad en de Commissie hoe gaat u ervoor zorgen dat de richtlijn over asielprocedures zonder kwaliteitsverlies uit het slop wordt getrokken? U krijgt binnenkort van het Parlement een aantal voorstellen om de richtlijn te verbeteren. Gaat u proberen om het duidelijke signaal van de Europese volksvertegenwoordigers ook over te brengen aan de lidstaten en gaat u er dwars vóór liggen, als lidstaten vasthouden aan een à la carte benadering? Ten slotte een verduidelijking. U ziet in mijn vraag niets over de kosten van de asielprocedure, niet omdat ik daar niet gevoelig voor ben, maar wel omdat voor mij voorop staat dat asielzoekers als mensen behandeld moeten worden. Dat betekent een nette procedure en een goede opvang. Als dát niet goed geregeld is, wens ik niet mee te werken aan andere deelinitiatieven.